sessanta miliardi di euro vanno a finire in frodi non controllate, su centoventi in tutta Europa. Chiedo se il collega ha intenzione di fare qualcosa nei sei mesi della Presidenza italiana.